Ano, samozřejmě diplomatická řešení jsou ta nejdůležitější.

Jestli selžou nyní, tak už není jiného zbytí než Ukrajinu rázně a jasně podpořit.